Medzi najčastejšie otázky boli práve otázky dôchodkov, ktoré z pohľadu zabezpečenia dôstojnej životnej úrovne a ekonomickej nezávislosti sú pre našich starších občanov prioritou. Demografická krivka starnutia obyvateľstva predstavuje veľkú výzvu pre dôchodkové systémy v celej Európskej únii. Podporila som správu, pretože si myslím, že poukazuje na aktuálne problémy dôchodkových systémov, a čo je dôležité, prichádza s konkrétnymi návrhmi na zabezpečenie primerane trvalo udržateľných, bezpečných európskych dôchodkových systémov.